L'une a adopté au fil des décennies un grand nombre de réformes favorables aux femmes rehaussement de l'âge légal du mariage, interdiction de la dot, quotas pour les femmes en politique, lutte contre les violences domestiques, égalité sur les droits agricoles. L'autre Inde reste ancrée dans une culture patriarcale et misogyne, qui freine toute évolution et contraint la plupart des femmes à vivre sans droits, sans voix, sans possibilités de choix. L'exemple de l'Inde nous montre combien et c'est essentiel de le souligner dans notre enceinte parlementaire le vote des lois n'est qu'une étape. On a tous tendance à se réjouir un peu trop vite de leur adoption, alors que, souvent, par défaut de volonté politique, elles resteront lettre morte.